Monsieur le Président, je fais partie de ces nouveaux élus qui sont arrivés dans cet hémicycle avec encore quelques illusions.

Alors je dis simplement que défendre des grands principes, c'est bien, les appliquer, c'est mieux.

Nous attendrons la semaine prochaine, sans trop d'illusions, pour voir si ces petits arrangements visant à exclure un représentant sur quatre ou sur cinq de cet hémicycle continuent dans la répartition des commissions. Si c'est le cas, alors je comprendrais que votre discours sur la démocratie et les valeurs n'est finalement qu'une simple imposture.